Frau Präsidentin! Schade, dass Frau Sommer schon gegangen ist, denn sie hätte sich anhören müssen, dass man nach 16 Jahren auch einen Lernprozess durchmachen kann, dass man nach 16 Jahren auch den Prozess der Zulassung überdenken muss. Ich kann nur eines sagen Wir diskutieren jetzt über zwei Maissorten, Glufosinat und Glyphosat resistent, und wir haben gleichzeitig immer eine Diskussion über den Stoff Glyphosat. Und die ist nicht abgeschlossen, das muss man hier sehr deutlich sagen. Es gibt massive Bedenken von Seiten der Weltgesundheitsorganisation, die die EFSA zugegebenermaßen ignoriert. Wir verursachen damit also erhöhten Einsatz von Glyphosat. Das muss uns allen klar sein, wenn wir das zulassen. Und wir verlagern die Risiken natürlich wieder auf den globalen Süden, denn hier haben wir ja keinen Anbau. Auf wessen Druck kommt denn das immer zustande? Wir haben ja genug Mais. Es geht einfach darum, dass wir billigere Rohstoffe haben wollen, und das ist der Druck der Futtermittelindustrie, der wieder dazu führt, dass wir wieder über Neuzulassung reden. Nicht, dass wir das nicht selber erzeugen könnten, woanders her kommt es halt billiger. Das muss man halt sehen. Wir importieren mittlerweile sieben Millionen Tonnen Mais, davon 25 gentechnisch verändert. Warum müssen wir diesen Anteil eigentlich noch erhöhen?

Die Kommission hat eine krachende Niederlage mit ihrer Vorlage eingefahren, die alle für untauglich hielten. Was wäre denn die Folge?